fyrir rétt tæpum fjórum árum fór þjóðfélagið á hliðina við gættum ekki að okkur og steyttum á skeri með hörmulegum afleiðingum mörg okkar sjá ekki enn fram úr brimsköflunum margir hafa misst allt

ábyrgð þó voru það bara örfáir sem áttu beinan þátt í að setja ísland á hausinn en gleymum ekki hverjir það voru glæpur okkar hinna var að treysta og trúa þegar við áttum að spyrja gagnrýninna spurninga við treystum stjórnvöldum við treystum bönkunum fjölmiðlunum og fræðimönnunum við trúðum lygunum og kannski vildum við bara trúa kannski vildum við trúa því að við örþjóð í úthafi værum best í heimi stæðum öðrum framar værum yfirburðafólk og þótt eitthvað kæmi ekki heim og saman í þeirri heimsmynd var engin ástæða til að rugga bátnum það var fínt að trúa þessu bara en ágætu landsmenn ég ætla ekki að sóa tíma ykkar í að tala hér um hörmungarnar sem við eigum öll sameiginlegar ég veit að þið þekkið þær og þið vitið hvaða toll þær hafa tekið og þið vitið að fjármálakerfið hefur verið endurreist á kostnað skuldsettra heimila sem gert er að borga af stökkbreyttum lánum og þið vitið að þetta er hvorki sanngjarnt né réttlátt og það er óskiljanlegt hvernig ríkisstjórn sem kennir sig við jöfnuð og velferð getur stært sig af því hvernig hér hefur verið haldið á málum það sem mig langar að tala um hér í kvöld er það jákvæða sem hrunið hefur haft í för með sér hrunið var ekki alslæmt hrunið vakti þjóð sem flaut sofandi að feigðarósi venjulegt fólk sem hafði ekki tekið þátt í stjórnmálum með öðrum hætti en að mæta á kjörstað á fjögurra ára fresti fór að láta sig málin varða við áttuðum okkur mörg á því að það mundi enginn gera þetta fyrir okkur við þyrftum að standa upp og gera hlutina sjálf ef við ætluðum að búa í bærilegu samfélagi þyrftum við að stíga upp hugsa lesa deila skrifa benda á kosti og galla gagnrýna hrópa og jafnvel kasta eggi og við höfðum engu að tapa á síðustu fjórum árum hefur líf flestra okkar gjörbreyst en ekki bara til hins verra það er sárt að hafa verið blekktur það er vont að horfast í augu við að stjórnvöld leyndu okkur upplýsingum og lugu til um ástandið en það er gott að nú vitum við betur og við ætlum ekki að láta þetta gerast aftur aldrei aftur í kjölfar hrunsins spruttu fram ótal hópar og einstaklingar sem létu sig málin varða okkur er nefnilega ekki sama í hvernig samfélagi við búum við áttuðum okkur á að enginn mundi gera þetta fyrir okkur okkar var að breyta ef ekki ætti bara að endurreisa gamla ísland úr fúnum spýtum við sem hingað til höfðum staðið á hliðarlínunni þurftum að taka okkar pláss í samfélaginu í umræðunni á netinu í stjórnmálunum og baráttan hefur skilað árangri þótt ég viðurkenni að þegar kemur að sumum málum verð ég vonsvikin og döpur en annars staðar er uppskeran rík og okkur ber að fagna hverjum áfangasigri ein af kröfunum eftir hrun var að þjóðin skrifaði sína eigin stjórnarskrá það var ein af mínum kröfum mér fannst mikilvægt að við mundum taka grundvöll samfélagsins til rækilegrar endurskoðunar ísland var eitt sinn nýlenda í hundruð ára höfðu landsmenn lítið um sín mál að segja og biðu eftir boðum að utan kannski er ekki óeðlilegt að það taki langan tíma fyrir þjóðina að átta sig á að uppspretta valdsins er raunverulega hjá fólkinu sjálfu í hverju lýðræðisríki en nú uppskerum við eftir þúsund manna þjóðfund opið ferli sem allir íslendingar hafa getað átt aðkomu að leit dagsins ljós frumvarp sem borið verður undir þjóðina þann tuttugasta október nú fáum við að svara því á hvaða grunni við viljum að samfélag okkar hvíli viljum við að náttúruauðlindir verði í þjóðareigu viljum við jafnt vægi atkvæða viljum við geta valið fulltrúa okkar á alþingi sjálf í persónukjöri þvert á lista og það sem kannski er mest um vert viljum við öll geta haft eitthvað um málin að segja á milli kosninga viljum við geta krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekin mál án þess að það sé háð duttlungum bóndans á bessastöðum og ef frumvarp stjórnlagaráðs verður að lögum getur fólkið í landinu haft beina aðkomu að lagasetningu með því að leggja fram þingmál á alþingi sem erfitt yrði fyrir þingið að hundsa við áttum okkur kannski ekki á því fyrr en einhver útlendingur hefur orð á því með aðdáun í röddu að við erum heppin það er ekki sjálfgefið því miður að allri þjóðinni sé boðið að segja skoðun sína á fyrirhuguðum breytingum á stjórnarskrá og það er ekki sjálfgefið að löggjafarvaldið gangist við vanhæfni sinni til að semja lög um stjórnskipan ríkisins og feli þjóðkjörnu ráði að semja frumvarp það sanna dæmin því að þar til nú hefur heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar einmitt verið svæfð í nefnd í áratugi við vöknuðum af værum blundi og það var gott við áttuðum okkur á því að í því að vera borgari fælust ekki einungis réttindi heldur einnig skyldur okkur ber skylda til að veita stjórnvöldum aðhald og vísa þeim veginn okkur má aldrei aftur vera sama við megum aldrei aftur láta stjórnvöld komast upp með að ljúga að okkur þess vegna verðum við að mæta í þjóðaratkvæðagreiðsluna þann tuttugasta október og segja okkar skoðun

kæra þjóð nú fer í hönd kosningavetur nú eru flokkarnir að móta sína stefnu nú er lag hvort sem okkur líkar betur eða verr þá er tækifærið núna til að taka þátt og hafa áhrif á stefnumótun sem á sér stað hjá nýjum framboðum jafnt og þeim gömlu einn nýju flokkanna heitir dögun samtök um réttlæti sanngirni og lýðræði þar sameinast hreyfingin borgarahreyfingin frjálslyndi flokkurinn og einstaklingar úr ýmsum áttum meðal annars úr stjórnlagaráði undir sama merki starf dögunar er öllum opið og ég hvet þá sem vilja raunverulegar breytingar og vilja búa í réttlátu samfélagi til að taka þátt og finna hugmyndum sínum farveg innan okkar raða sýnum að okkur er ekki sama drögum upp skýra mynd af því sem við viljum sjá það þarf hugrekki til að takast á við nýtt hlutverk og það þarf kjark til að ráðast í breytingar við gætum þurft að stíga út fyrir þægindarammann og laga okkur að nýjum en spennandi aðstæðum það er þörf á að pólitíkusar eða stjórnmálaflokkar sem spruttu upp úr jarðvegi gamla íslands stuðli að heilbrigðum breytingum til að þær nái fram þurfum við að láta okkur málin varða og taka þátt örlög þeirra sem ekki skipta sér af stjórnmálum eða nýta lýðræðislegan rétt sinn til þátttöku eru að fólk sem er verra en það sjálft